Claro, él ha olvidado la vertiente de de posición militar de aquella tradición romana frente a las costumbres helenizantes y a las corrientes de pensamiento asiáticas, es decir, el miedo al otro, a quien llega de fuera, como si hubiera un dentro y un fuera y, como respuesta, cerrar la puerta.

Señor Díaz de Mera, hablar de respeto a los derechos humanos cuando acabamos de ver otro vídeo que retrata la represión de la guardia civil en la valla de Melilla es un sarcasmo absolutamente inaceptable. Hagan caso, por una vez, a la comisaria Malmström acaba de decir que no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado.